So etwas darf sich nicht wiederholen. Es kann nicht sein, dass wir auf europäischer Ebene allenfalls im Schneckentempo vorankommen, Steuerhinterziehung zu verhindern und Steueroasen trockenzulegen, während gleichzeitig Whistleblower verurteilt werden, die im öffentlichen Interesse einen unschätzbaren Beitrag für die Demokratie leisten.

Die Kommission hat ja in der letzten Zeit versucht, sich hinter juristischen Argumenten zu verstecken, dass sie nicht zuständig sei. Das dürfen wir nicht durchgehen lassen, Herr Katainen, denn eine legale Grundlage ist durchaus gegeben. Ich fordere Sie auf, werden Sie endlich aktiv!